10 der aufgegriffenen Waren nicht zurückverfolgt werden.

Positiv ist auch die neue freiwillige Kennzeichnung EU geprüfte Sicherheit. Der Konsument weiß damit und das ist wichtig dass ein Produkt von unabhängiger Stelle getestet und als sicher bewertet wurde.